de onderhandelingen met Turkije. Collega's, ook ik betreur de uitspraak van het Turkse Constitutionele Hof. Het is duidelijk een stap terug, maar laten we hopen dat het één stap terug is en dat we nu een aantal stappen vooruit gaan zetten, want we moeten ook erkennen dat de huidige Turkse regering duidelijke inspanningen heeft gedaan om de democratisering op gang te brengen en om ook de Koerden hun rechtmatige plaats in de samenleving en in het politieke bestel te geven. Collega's, ik zou er toch op willen wijzen dat, als we dat proces van democratisering, ontwikkeling en hervorming in Turkije willen steunen, we ons ondubbelzinnig zullen moeten uitspreken voor volledig lidmaatschap van Turkije. Ik denk dat we ook de bevolking van Turkije, niet alleen maar de politieke klasse, maar ook de bevolking een hart onder de riem moeten steken en niet moeten weifelen, niet moeten praten over tussenoplossingen en niet de doelpalen moeten verzetten tijdens de wedstrijd. Wij moeten ons ondubbelzinnig uitspreken. Dat geldt overigens ook voor alle Turkse politieke partijen en die zou ik dan ook willen oproepen om de strijdbijl wat dat betreft te begraven en zich eensgezind in te zetten voor de hervorming.

Want Turkije is niet alleen maar de politiek en de onderhandelaars, Turkije dat zijn ook de mensen. Ik zie dat de Turkse mensen, de Turkse bevolking, de uitdaging wel degelijk oppakken en dat zij hard bezig zijn om hun eigen samenleving te hervormen. Dat moeten we van harte steunen.

Niet alleen maar het onderhandelen, maar ook het investeren in elkaar leren kennen.